Ich práca v obidvoch krajinách je nesmierne dôležitá, pretože reprezentujú občanov a sú súčasťou spoločnosti. Práve preto si zaslúžia našu stálu pozornosť. V prípade, ak je ich práca znemožnená útokmi ozbrojených zložiek, prípadne únosmi, Európsky parlament musí na to upozorniť a ostro odsúdiť. V Kambodži došlo k násilným stretom, v dôsledku ktorých prišlo o život niekoľko pokojných demonštrantov. Toto je jednoducho neakceptovateľné. Voľby v júli 2013 prebehli pokojne, ale apelujem na politických lídrov, aby venovali pozornosť nedostatkom v prevedení volieb. Takisto sa pripájam k výzve k bezodkladnému prešetreniu zmiznutia Sombatha Somphona, ktorého whereabouts sú stále neznáme, a k vyšetreniu tejto otázky.